Hvala lepa, gospa predsedujoča, za besedo. Ker sem pač bil omenjen, a ne, moram malo replicirati. Glejte, če nekomu vrže vetrolom gozd, pa recimo, da ga vrže deset hektarjev, v nulo ga zbriše. Ti gozdovi, ki smo jih na televiziji videli in so dobri gozdovi, imajo po oceni tam ene štiristo kubikov lesne zaloge. Če štiristo kubikov pomnožimo z dvajset evri, recimo, neto izplena iz tega ven, ko odštejemo vse stroške, pa če je bilo deset hektarjev deset hektarjev tega, se pravi, vetroloma bilo, pride znesek osemdeset tisoč evrov, dobi nenadoma lastnik takega gozda denarja s prodajo tega lesa. Ob normalnih razmerah, če bi redno sekal na teh desetih hektarjih, enoletni znesek je približno dva tisoč štiristo evrov. Od tod moja utemeljitev, da ima nenadoma takšen lastnik gozda veliko denarja na začetku, seveda ga pa kasneje ne bo imel, ker ne bo mogel več sekati. In to seveda je treba vedeti, kadar debatiramo, in ne debatiramo populistično. Upam, da me zdaj kolega, ki je pač šel ven, ker me ni hotel slišati, bolje razumel. Hvala lepa.